Die Frau Kollegin weiß sicher, dass nicht nur die Niederlande, sondern sämtliche EU Staaten Auslieferungsabkommen mit den USA haben.

Daher hat er sich nicht in einen der europäischen Staaten begeben, sondern nach Russland. Er hätte auch nach China gehen können oder wohin immer. Wenn er sich hierher begibt, dann machen die Staaten das, was einem Abkommen gerecht ist Es wird ein Gericht überprüfen, ob eine Auslieferung stattfindet oder nicht.

Ich würde Herrn Snowden nicht empfehlen, in die Europäische Union zu kommen, weil dann diese Auslieferungsabkommen wirksam werden würden.